virðulegi forseti mér verður á að

mættar í salinn atkvæðagreiðsluvélar ríkisstjórnarinnar og meira að segja farnar að taka til máls og tala síðan niður til annarra þingmanna sem hafa setið þingfundi og tekið með eðlilegum hætti þátt í pólitískri umræðu það var dálítið sérkennilegt að hlýða á gamlan ræðulengdarkóng hæstvirtur fjármálaráðherra kvarta undan því að haldnar væru ræður í málum sem þyrfti auðvitað að ræða það er auðvitað þannig að við erum full af vilja gerð til að reyna að ljúka þinginu með bærilegum hætti en frumkvæðisskyldan hvílir hins vegar á ríkisstjórninni með að koma fram með hugmyndir sínar um það hvar forgangsröðin liggi hvernig hægt sé að vinna að þessum málum ríkisstjórnin hefur ekki haft burði til að leggja neinar slíkar alvörutillögur fram

virkan þátt í þeim og það væri gaman til tilbreytingar að sjá framan í andlitið á einum og einum stjórnarliða á kvöldfundum á næstunni